Dodatkowo zaangażowanie w promowanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa również wyrażone w rezolucji jest zawsze istotnym warunkiem skutecznego dialogu z zagranicznymi partnerami. Dlatego też należy wspierać zaangażowanie ich rządów dla tworzenia ram prawnych i mechanizmów dialogu ze społeczeństwem obywatelskim jeśli takowe nie istnieją. Na wyrazy szacunku zasługują wszelkie działania podejmowane przez władze peruwiańskie i kolumbijskie w zwalczaniu ubóstwa, przemocy, korupcji, handlu narkotykami. Dlatego głosowałem za przyjęciem tej rezolucji.